Vreau să subliniez înainte de toate că e nevoie de o abordare la nivel european a gestionării fluxurilor migratorii declanșate de valul revoluționar din lumea arabă, în spiritul solidarității pe care o impune Tratatul de la Lisabona prin articolul 80. Pe de altă parte, vreau să îl felicit pe colegul Provera pentru raportul său, care subliniază nevoia de a lua în seamă, în mod coerent, cauzele profunde ale instabilității aflate la originea fluxurilor migratorii. Actualitatea e plină de evenimente care ne reamintesc urgența acțiunii.

Trebuie, de asemenea, să luăm în seamă promovarea democrației și a drepturilor omului, ca și, desigur, ameliorarea durabilă a situației economice. Pe de altă parte, trebuie să utilizăm, cred eu, mai bine instrumentele de care dispunem în cadrul abordării globale asupra migrației pentru a încuraja sinergii între migrație și dezvoltare. Problematica migrației trebuie să figureze sistematic în dialogul cu partenerii Europei. Trebuie intensificate, de asemenea, eforturile în sprijinul proiectelor de dezvoltare din țările de origine și de tranzit, care îmbunătățesc condițiile de viață și capacitatea acestora de a gestiona fluxurile migratorii.